Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame Regner, Madame Gabriel, je me félicite d'abord de la possibilité qui m'est offerte de m'adresser au Parlement et de vous informer de l'état d'avancement des travaux relatifs à la proposition de la Commission concernant une directive

En octobre, la Commission a publié de nouveaux chiffres sur l'équilibre hommes femmes dans les conseils d'administration des sociétés cotées en bourse. Ces chiffres montrent que, dans l'ensemble de l'Union européenne, à peine un cinquième des membres des conseils d'administration sont des femmes. Bien que ridiculement bas, ce chiffre indique un certain progrès. Je suis d'accord, il faudrait être extrêmement patient pour qu'effectivement, à ce train là, on arrive à l'égalité ou à l'équilibre.

Il ne faut pas oublier qu'en 2010, lorsque ces débats ont commencé au niveau de l'Union, seul un membre sur dix des conseils d'administration était une femme.

Il n'y a tout simplement aucune raison pour qu'au vingt et unième siècle, les conseils d'administration soient dominés par les hommes. Une plus grande égalité dans les postes de direction est un signal positif adressé à la société dans son ensemble.

de la bonne gouvernance dans les entreprises. Mesdames et Messieurs, la présidence luxembourgeoise a fait de ce dossier une de ses grandes priorités. Nous avons présenté plusieurs nouvelles propositions d'ordre rédactionnel en vue de trouver un compromis au sein du Conseil. Au sein des instances du Conseil, la proposition a été amplement examinée et discutée. Nous avons maintenant inscrit, après toutes ces discussions, le dossier à l'ordre du jour du Conseil EPSCO, qui va se réunir lundi prochain, pour faire le point et voir si, effectivement, une majorité qualifiée en faveur de la proposition pourrait se dégager. Je ne veux pas anticiper sur l'issue de ces discussions au sein du Conseil, mais je peux, malheureusement, d'ores et déjà vous annoncer que les récents débats au Coreper n'ont pas été très encourageants. Aujourd'hui, j'ai reçu une très bonne nouvelle, puisque j'ai appris qu'un pays que vous connaissez bien, Madame la Commissaire a effectivement annoncé qu'il avait changé de position, passant d'une position défavorable à une position favorable. C'est là, je crois,

Alors, comme vous le savez, cette proposition contient des règles de procédure contraignantes qui visent à atteindre des objectifs quantitatifs. Elle exige que la procédure de sélection des membres des conseils d'administration soit équitable et fondée sur le mérite et la transparence.

Certains États membres en sont à un stade plus avancé que d'autres en ce qui concerne le niveau d'égalité entre les femmes et les hommes sur ce plan. Mais, dans l'ensemble, je dirais qu'il existe un consensus en faveur de l'objectif de cette proposition.

ou préconisent des mesures non contraignantes au niveau de l'Union européenne. La Présidence a élaboré, par ailleurs, dans le contexte de l'égalité entre les femmes et les hommes, des conclusions du Conseil, qui seront également adoptées sur ce point, je crois qu'on réussira à les faire adopter

Notre travail s'est appuyé sur un rapport de l'Institut européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes, qui faisait le point sur la situation actuelle dans l'Union européenne. En conclusion, nous devons faire en sorte que nos plus grandes entreprises puissent bénéficier du talent et du dynamisme aussi bien des femmes que des hommes. L'Europe dispose d'une multitude de talents inexploités et surtout, aujourd'hui, nous constatons que 60

Permettez moi de remercier le Parlement européen d'avoir maintenu la question de l'égalité entre les femmes et les hommes à l'ordre du jour.